Panie Komisarzu! Pani Cornelissen słusznie wspomniała o tym, że Rosja jest uznawana za strategicznego partnera Unii Europejskiej, tak jest określana w urzędowych dokumentach. Warto się zastanowić nad tym, czy jest sens utrzymywania tego strategicznego partnerstwa, dlatego że trudno żeby strategicznym partnerem Unii Europejskiej był kraj, który w dalszym ciągu ukrywa morderców Magnickiego, który nie pozwala na swobodną działalność partii politycznych,

Warto się zastanowić nad tym, czy pogarszająca się sytuacja praw człowieka w Rosji, czy wciąż niedemokratyczne i nieuczciwe wybory, które się tam odbywają, pozwalają nam w dalszym ciągu udawać, że jest ona strategicznym partnerem Unii, jeśli założymy, że Unia oparta jest na takich